Wszystko wskazuje na to, że został zabity właśnie za to kim był i co robił. Ci, którzy stali za tym morderstwem mieli zapewne jakieś własne cele. Nie znamy ich do końca, ale jedno wiemy na pewno cele te były w absolutnej opozycji do naszych celów, czyli do konsekwentnego przestrzegania praw człowieka. Prawa człowieka i ich obrońcy są zwalczani dlatego, że ich działalność prowadzi do zwiększenia świadomości społecznej, a świadomi swych praw obywatele są olbrzymim zagrożeniem dla nadużyć władz. Kongo to wielki i ważny kraj.

Sprawcy muszą zostać sprawiedliwie ukarani, dlatego śledztwo musi być niezależne, wiarygodne, skrupulatne i rzetelne.